My tu właściwie nic innego nie robimy, dotujemy wszystko rolnictwo, transport, studentów, organizacje pozarządowe, i u siebie, i za granicą, więc dotujemy również lotnictwo. Kilka lat temu Komisja Europejska zgodziła się, żeby mój kraj, mój rząd okradł podatników w Polsce